í upphafi fundar var dálítil umræða hér um áherslur í dagskránni ég tók nú ekki þátt í þeirri umræðu en ég verð nú að segja eins og er að mig langaði svo sem til þess vegna þess að mér finnst áherslurnar vera dálítið undarlegar það mál sem við ræðum hér er mjög mikilvægt fyrir heimilin í landinu reyndar ekki sú útfærsla sem ríkisstjórnin er með heldur þessi breytingartillaga sem ég kom með og síðar er á dagskránni atvinnutryggingar mjög mikilvægt mál embætti sérstaks saksóknara sem bráðliggur á að fá samþykkt heimild til samninga um álverið í helguvík sem er líka mjög mikilvægt fyrir atvinnuna í landinu sem sagt að skapa atvinnu það eru eiginlega allir sammála því og svo framvegis það eru sem sagt mörg mál sem liggja fyrir og

en ég á nú sæti í háttvirtri efnahags og skattanefnd og ég fór dálítið grannt ofan í þetta mál og las umsagnir um það og það var svona samdóma álit flestra bæði gesta og annarra sem komu með nefndarálit og komu á fund nefndarinnar að þetta er unnið með mjög miklum hraða ég vil byrja á því að segja það frú forseti og ég er svo sem ekkert að kvarta undan því að það sé hraði á hlutunum en það má heldur ekki koma niður á vinnubrögðunum þannig að þau verði flaustursleg það kemur hérna fram til dæmis frá samtökum fjármálafyrirtækja að þau telja það miklu skipta að útgreiðslan verði afmörkuð við þá sem hafa orðið fyrir tekjumissi það er að séð yrði að bæta þeim eða hjálpa sem eru virkilega hjálparþurfi það sé mjög mikilvægt og það hefur svo sem verið stefna míns flokks líka alla tíð að það sé ekki verið að hjálpa eða gera einhverjar ráðstafanir fyrir fólk sem þarf ekkert á því að halda þau benda á það sem sagt að tillaga ríkisstjórnarinnar gangi ekki út á það síðan kemur fjármálaeftirlitið

þeir segja að það þurfi að gæta jafnræðis á milli manna og þeir sem vilja vera áfram í séreignarsparnaðinum þeim sé ekki refsað eða gengið á þeirra hlut en það kynni að gerast ef of mikið streymdi út af peningum því þá yrði að fara að selja eignir verðmætar eignir og sennilega auðseljanlegustu fyrst sem kæmi niður á þeim sem væru eftir þeir benda á að það séu þarna fleiri hundruð

þó fari ekki nema kannski þriðjungurinn út við þessa aðgerð þá væri um að ræða óskaplega mikla blóðtöku fyrir lífeyrissjóðina og það er ekki víst að þeir réðu við það og þá þyrfti hugsanlega að stöðva útgreiðslur þá er nú kannski betur heima setið en af stað farið með það af því að traust manna á þessum markaði er kannski ekki alveg nægilega mikið frú forseti ég ætla nú ekkert að rekja sögu séreignarsparnaðar en þetta var náttúrlega hugsað sem viðbótarsparnaður til þess að fólk gæti betur búið sig undir ellina og væri þar betur í stakk búið til að takast á við hana og það var veitt þarna ákveðið skattfrelsi á þetta fé þannig að þetta fé er óskattað og sú hugmynd sem ríkisstjórnin var með að hafa þetta milljón á mann þýðir í reynd eftir skatta þetta eru sex hundruð þrjátíu þúsund krónur hygg ég að margur sem er í vandamálum telji það ekki vera neitt sérstaklega mikla hjálp að fá sex hundruð þrjátíu þúsund krónur til dæmis bendir así á að það þurfi að gæta þess að það verði ekki aðrir eigendur að viðbótarlífeyrissparnaði í sama sjóði verði ekki fyrir tjóni það er eiginlega það sama sem bent var á áðan að ef menn taka út og þetta verði almennt og

ég skilaði hérna framhaldsnefndaráliti sem segir svo á fundi efnahags og skattanefndar í mars níunda mars tvö þúsund og níu það er í morgun var ákveðið að gera ekki breytingar á fyrirliggjandi hugmyndum ríkisstjórnarinnar um að greiða öllum sem þess óska allt að einni milljón króna út af séreignarsparnaði sínum

greiðslan dreifist á tíu mánuði og það var gert til þess að minnka álagið á lífeyrissjóðina og nemur sextíu og þrjú þúsund krónur á mánuði eftir skatt þá er heimild til fjármálaeftirlitsins að stöðva útgreiðslur ef þær ógna greiðslustöðu viðkomandi lífeyrissjóðs um þetta er það að segja að álit manna á bönkum og séreignarsparnaði og peningamarkaðssjóðum og svo framvegis hefur beðið ansi mikinn hnekki og fólk treystir þessu almennt ekki eins vel og og áður fyrr það að í þessari stöðu að leyfa fólki að taka út milljón krónur af sínum séreignarsparnaði kann að leiða til þess að sú úttekt gæti orðið mjög almenn vegna þessa vantrausts sem ég gat um og vegna þess að fólk veit það að fjármálaeftirlitið kann að stöðva útgreiðslur þá og þegar

vegna þess að eðlilega munu menn hafa þá reglu fyrstur kemur fyrstur fær það getur orðið mjög skaðlegt í þessari stöðu vegna þess að það myndist ákveðin hann á þjóðina út af þessu ef að þá í kjölfarið fjármálaeftirlitið eða sjóðurinn með fulltingi fjármálaeftirlitsins stöðvar útgreiðslur þá er það ekki á bætandi frú forseti og ég vara mjög eindregið við þessu það er ekki bætandi á traust manna á bankakerfinu ef sú staða kæmi upp og mér finnst eins og menn séu að leika sé að eldinum í þessu dæmi og eiginlega alveg að óþörfu ég get ekki ímyndað mér að sextíu og þrjú þúskr á mánuði breyti eitthvað óskaplega miklu fyrir þá sem eru í þeirri stöðu að vera í vandræðum skulda kannski tíu til fimmtán milljónir í vanskilum eða yfirdrætti og allt í vandræðum það er verið að bjóða upp húsið þeirra og þeir eiga á hættu að missa heimilið sitt þá skiptir þetta held ég bara akkúrat engu máli ég hugsa að þetta fari bara í neyslu

þetta er þekkt menn þyrftu þá í hverjum einasta mánuði að leggja fyrir sextíu og þrjú þúsund krónur inn á viðkomandi bankabók og það er ekki víst að aginn sé nægilega mikill á heimilinu til þess þannig að það er stórhætta með svona mánaðarlegar greiðslur að þær fari í neyslu til að auka neyslu heimilisins það eru svo sem næg tækifæri frú forseti verðlag hefur hækkað mjög mikið undanfarið og ég hugsa að margir eigi í ákveðnum erfiðleikum með að láta enda ná saman launin hafa ekki hækkað en verðlagið hækkaði um tuttugu prósent hjá flestum hafa launin meira að segja lækkað ekki flestum en mörgum og flestir eru með óbreytt laun þannig að lífskjörin eru að versna og þá er hættan sú að þegar kemur þarna aukapeningur í hverjum mánuði í tíu mánuði að menn nýti það til innkaupa bara til reksturs heimilisins og þegar tíu mánaða bilinu er lokið þá allt í einu eru menn verr settir þá hættir þessi tekjustraumur eða þessi straumur af fjármagni þannig að menn geta verið verr settir og eignin er að sjálfsögðu farin þessi milljón sem var sköpum inni í sjóðnum svo áfram í fjárhagsnefndarálitinu með leyfi frú forseta fyrir utan það að þessi lausn breytir sennilega mjög litlu fyrir þann sem á í verulegum erfiðleikum og er að missa heimili sitt er hugsanlegt að mjög margir muni nota tækifærið og flytja þennan hluta séreignar sinnar á venjulega bankabók hugsanlega verðtryggða þar sem traust manna á séreignarsparnaði hefur beðið nokkurn hnekki eins og ég gat um áðan ef mikið verður um slíkar útgreiðslur getur viðkomandi lífeyrissjóður að fengnu samþykki fjármálaeftirlitsins stöðvað útgreiðslur til þess að hann þurfi ekki að selja eignir í hraðsölu til tjóns fyrir aðra sjóðfélaga þá gildir reglan fyrstur kemur fyrstu fær vissan um það getur ýtt undir að fólk bregðist hratt við þá kemur fram mismunun á milli þeirra sem fylgjast vel með og vita og hinna sem ekki eru eins upplýstir minni hlutinn tekur undir alvarlegar viðvaranir fjármálaeftirlitsins sem koma fram í umsögn eftirlitsins og varaði við þessu í nefndinni en hlaut ekki hljómgrunn ég varaði við þessu og þess vegna held ég að þessar tillögur ríkisstjórnarinnar séu ekkert voðalega sniðugar hreint út sagt frú forseti þegar maður lítur svona á þetta er þetta hreinlega glapræði ég kom með hugmynd sem getið er um í framhaldsnefndarálitinu minni hlutinn flytur breytingartillögu sem leysir vanda þeirra sem eru í verulegum vanskilum sem þeir geta ekki greitt og eiga á hættu að missa húsnæði sitt en eru jafnframt með stórar upphæðir bundnar í séreignarsparnaði það er menn eru með fasta skuld hérna og fasta eign hérna og geta ekki borgað skuldabréfin og geta ekki hreyft séreignina það segir áfram hugmyndin gengur út á það að lífeyrissjóðurinn gefi út skuldabréf til viðkomandi lánastofnunar og skattheimtunnar með sömu kjörum varðandi gjalddaga og ávöxtun og séreignarsparnaðurinn sjálfur þarna er sem sagt hugmynd frú forseti að lífeyrissjóðurinn gefi út skuldabréf og það fari ekki nein króna neitt og skattheimtan verði séreignarsparandi í stað einstaklingsins sem hins vegar losnar úr viðjum vanskila og forðar heimili sínu frá uppboði lánastofnunin fær mjög góðan skuldara í stað vanskilanna og skattheimtan fær skatta með nákvæmlega sama hætti og fyrirhugað var að óbreyttri skattprósentu lífeyrissjóðurinn heldur áfram starfsemi sinni eins og ekkert hafi í skorist þetta er einmitt góði punkturinn við þetta að þetta hreyfir eiginlega ekki neitt við neinu nema skuld einstaklingsins hverfur og skatturinn fær sitt eins og hann átti von á með tíð og tíma og bankinn fær mjög góðan skuldara í staðinn fyrir annan sem var kominn í vandræði og þrot það þarf ekki að bjóða upp húsið maðurinn getur búið áfram í sínu heimili og hann ræður þokkalega við það sem eftir stendur af skuldunum væntanlega því það er búið að leysa hann úr þessum miklu vandræðum ég skil eiginlega ekki frú forseti hvers vegna menn taka ekki þessari hugmynd nema ef vera skyldi að hún er frá stjórnarandstöðuþingmanni það er eiginlega það eina sem ég skil eða þá að fljótaskriftin er svo mikil

líta eftir góðum hugmyndum ég vona að það sé frekar skilin á þessu og sennilega er það vegna þess að þessi tillaga fékkst ekki rædd hún fékkst ekki send til umsagnar og var hún þó rædd við fyrstu umræðu ég gat um þetta strax við fyrstu umræðu um málið að menn þyrftu að skoða þessa leið en það varð ekki ef það hefði verið og hún hefði verið send til umsagnar þá er viðbúið að viðhorfin hefðu orðið allt önnur og jákvæðari hjá þeim aðilum sem stýra lífeyrissjóðunum eða hafa áhyggjur af þeim eins og fjármálaeftirlitinu en eins og ég ætti þetta var svo mikil fljótaskrift og þetta er kannski ókosturinn við það eða það er kostur að vinna hratt og ekki skal ég lasta það og það liggur mikið á að gera hluti en menn mega heldur ekki gera einhver alvarleg mistök og ég held að sú leið sem ríkisstjórnin er að fara að gusa út milljónum á alla sem vilja sé hættuleg í besta falli og bara stórskaðleg í versta falli og geti rýrt traust manna á þessum reikningum og bankakerfinu yfirleitt umfram það sem orðið er svo er svo sem alveg nóg þannig að við stöndum í þriðju umræðu frammi fyrir þessari staðreynd það er svo sem ágætt að gera það en hættan er sú að þá sé skaðinn skeður af tillögum ríkisstjórnarinnar nú vona menn náttúrlega að sjálfsögðu að þetta verði ekki svona og fólk muni almennt ekki taka þennan sparnað út og af því að milljónin skiptir hvort sem engu máli í vanskilunum þá muni það fólk ekki leita eftir þessu það tekur því varla fyrir hjón sem skulda kannski fimmtán milljónir að vera að hringla með einhverjar einn komma tvær milljónir sem dreifist á tíu mánuði það breytir akkúrat engu húsið fer á uppboð hvort sem er og þá er eins gott að vera ekki að þessari aðgerð það má vel vera að einhverjir aðrir hafi eitthvert traust á séreignarsparnaðinum að þeir taki ekkert út og þessir spádómar mínir reynist rangir og það er bara fínt ég vona það innilega að það verði þannig en menn eru að taka ákveðna áhættu í þessu svo er náttúrlega það sem mest er um vert frú forseti menn eru ekki að leysa vandann það er ekki verið að leysa þann vanda sem talað er um að sé vandi þjóðarinnar það er að heimilið fari á uppboð og fólk missi húsin sín það er ekki verið að leysa það með þessu frumvarpi menn geta átt eins og eitt dæmi sem ég frétti af mig minnir að það hafi verið sextán milljónir sem fólkið átti samanlagt í sériegnasparnaði og það skuldaði ég man ekki hvort það var fimmtán milljónir eða eitthvað svoleiðis í vanskilum og alltaf komu upp mikil vandræði fyrir það fólk breytir þetta frumvarp engu það verður áfram í allmiklum vandræðum og mun sennilega missa hús sitt og heimili og það fer á uppboð og selst á lágu verði eins og alltaf þegar það er uppboð og alveg sérstaklega í stöðunni eins og núna þar sem ekkert hreyfist og það grátlega er að fólk á peninga það á inneign í séreignasjóði sem getur ekki gengið af og getur ekki notað til að bjarga sér úr þessari stöðu þannig að mér finnst það dálítið sorglegt hvernig menn hafa unnið þetta og hvernig menn eru horfandi eins og það sé með augnhlífar og sjá ekki í kringum sig og keyra þvert á hlutina án tillits til hvaða afleiðingar það hefur og án tillits til viðvarana ég ætla ekki að lengja þetta mikið meira um þetta mál en má til með að geta um eitt sem ég gat um og er varað við í nokkrum stöðum í umsögnum en menn tóku ekki á og mér finnst það vera mjög alvarlegt og það er eftirfarandi þegar menn fara út í þessa aðgerð ná í milljón hjón kannski tvær milljónir og þetta yrði borgað upp í skuldirnar og svo gengur það ekki og eignin fer á uppboð og maðurinn gjaldþrota og hjónin bæði þá tapar þessir peningar þessar tvær milljónir sem hann átti í séreignarsparnaðinum tapast koma aldrei aftur og fólkið er verr sett með þessi lög heldur en ekki því annars ætti það inni í séreignarsparnaðinum þessar tvær milljónir það tekur nú ákvarðanir sjálft jú jú en það er ekki gert ráð fyrir þetta er þannig að fólkið tekur ákvörðun um það að reyna að bjarga sér en það dugar ekki til og glöggir menn hefðu getað séð það þá átti ekki að ráðleggja fólki að taka þennan pening út því það er og yfirleitt alltaf hægt að kortleggja svona vanda og sjá hvort ráðstafanir duga eða duga ekki ef þær duga ekki þá eiga menn að hætta við það að borga út og það er einmitt það sem ég gerði ráð fyrir í mínum tillögum að eins og stendur í framhaldsnefndarálitinu sem ég samdi í morgun eða í hádeginu með leyfi frú forseta þá er í breytingartillögu minni hlutans ákvæði sem vantaði í tillögu ríkisstjórnarinnar um að ekki verði farið út í slíka útgreiðslu nema hún skili mjög líklega árangri ef eigandi séreignarsparnaðar verður gjaldþrota þrátt fyrir útgreiðsluna tapast þeir fjármunir þar sem séreignasparnaður fellur ekki undir gjaldþrot en útgreiðslan er glötuð

eins og færiband sem rúllar fram hjá og það er ekki hægt að breyta neinu jafnvel ekki hægt að setja inn svona skynsamlegt ákvæði inn í frumvarpið við greiðum væntanlega atkvæði um þetta á morgun og þá er þetta orðið að lögum þá vantar þetta ákvæði um það að þá er þessi innstæðan farin og það fólk mun ásaka löggjafann fyrir það að hafa búið til eitthvað tækifæri án þess að tryggja að það sé eitthvert eftirlit með því að aðgerðin dugi auðvitað ber fólk ábyrgðina sem gerir og allt svoleiðis og ég fellst alveg á þau rök hjá háttvirtum þingmanni ellert b schram og mætti svo sem vera oftar að menn litu á ábyrgð einstaklinga en þegar sett eru lög sem heimila útgreiðslu

mikið af gluggaumslögum og fólk algerlega í örvæntingu sinni þá er ákveðin freisting að nota þessar tvær milljónir til að greiða upp vanskilin eða alla vega sýna þann lit gagnvart kröfuhöfum og jafnvel kröfuhafar gætu hugsanlega gert kröfu um það að menn notuðu þessa leið hún er til samkvæmt lögum og menn eiga innstæðuna og svo framvegis og þá er hættan sú að menn noti þetta og svo dugar það ekki til af því að einn komma tveimur milljónum skipta ekki stórum sköpum fyrir þá sem vita að nálgast jarðtengingu frú forseti þeir vita það að í vanskilum skiptir það ekki stóru máli þannig að menn fara á hausinn engu að síður þá er löggjöfin bara ekki nógu góð hún er í rauninni að leiða fólk inn í einhverja gildru sem það tapar á og ég veit ekki hvernig menn líta á það seinna meir þegar þeir samþykktu og hafa tapað þessum peningum og hugsanlega ásaka þá löggjafann eða þá sem samþykkja svona frumvarp ég veit ekki hvort hægt er að koma með breytingartillögu núna um þetta en þetta var svo sem bent á ég man ekki hvort ég benti á þetta við fyrstu umræðu en það var bent á þetta í umsögnum eg kom með breytingartillögu og orðalag að henni þannig að menn gætu tekið það upp en hún er reyndar þannig orðuð að það er ekki hægt að samþykkja hana eina sér þó er að hugsanlegt frú forseti að það sé hægt að samþykkja eina málsgrein úr frumvarpi mínu en það er svona lagatæknileg hvort þetta gangi mér finnst það mjög miður í fyrsta lagi að ríkisstjórnin skuli ekki hlusta á skynsamlegar tillögur frá þingmönnum og er kannski svona ákveðinn vottur af ráðherraræði sem því miður er ansi sterkt og eins það að ekki skuli vera horft á skynsamlegar tillögur þó þær komi frá stjórnarþingmanni ég hef ekki séð nein rök fyrir því að þessi hugmynd sé ekki skynsamleg hún leysir vanda þeirra sem eru í raunverulegum vanda sem skulda mikið eru með fasta skuld í vanskilum og fasta eign sem séreign og í rauninni finnur hún leið fram hjá þessu án þess að hreyfa við neinum eða valda neinum vandræðum neins staðar hvorki hjá bankanum til að háttvirtir þingmenn sem eru ekki alveg bundnir á klafa ríkisstjórnarinnar og þá kannski sérstaklega framsóknarmenn gætu séð ljósið og samþykkt þessa tillögu og ég ætla að vona að svo verði þegar upp er staðið og þessi tillaga komi þá í staðinn fyrir tillögu ríkisstjórnarinnar sem að mínu mati er mjög